Señora Presidenta, siempre he hablado de la necesidad de trabajar con los actores regionales y locales para la resolución de conflictos —la amenaza del terrorismo yihadista no es una excepción—, pero siempre que estos actores compartan nuestros mismos objetivos con hechos y no retórica.

Podría ser que sí, si condena firmemente el terrorismo de Estado y la persecución de los derechos humanos

podría ser que sí, si exige a Arabia Saudí que deje de desestabilizar a los vecinos o de difundir el salafismo y el wahabismo aparte de dejar de financiar el terrorismo y podría ser que sí, si sus miembros no armaran a organizaciones terroristas como el Estado Islámico. ¿Estamos seguros de todo ello?